Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi. tema, ki jo danes izpostavljam, se mi zdi izrednega pomena in vseeno mislim, da lahko rečemo, da je Slovenija zelena dežela, z neokrnjeno naravo, okolje čisto, naše naravne znamenitosti vsekakor navdušujejo vsakogar, ki pride k nam. Ob tem pa se moramo zavedati, da je to, kar imamo, privilegij in da ga mnoge države nimamo. In zato je naša, ne samo naloga, ampak tudi velika odgovornost, da poskrbimo za ohranitev zdravega, čistega naravnega okolja, ter da s trajnostnim razvojem omogočimo našim otrokom, vsem prihodnjim generacijam zdravo bivanje in seveda užitek v tej neprecenljivi dobrini. A kljub vsemu se včasih v naši državi zdi, da za okolje in našo lastno zdravje storimo premalo. In ena takšnih zadev, ki ne zastruplja samo okolja, ampak škoduje našemu zdravju nasploh, je vsekakor uporaba glifosata in različnih pripravkov, ki ta herbicid vsebujejo. Slovenija se je sicer leta dva tisoč sedemnajst v okviru nacionalnega akcijskega vprašanja zavzela za prepoved uporabe glifosata, za katerega obstaja sum , da je rakotvoren oziroma karcinogen in se kot herbicid uporablja za zatiranje plevela tako na kmetijskih kot drugih površinah. A večjo težavo najverjetneje predstavlja uporaba tega herbicida v nekmetijski uporabi za vzdrževanje cest, železnic in drugih površin, veliko ga porabijo tudi občine po državi. In do leta dva tisoč enaindvajset, ko Slovenija predseduje Svetu Evropske unije, ki naj bila osrednja nit zeleno, trajnostno, zdravo in tako dalje, si želim, da bi do takrat uspeli ta herbicid v Sloveniji v celoti prepovedati. Ker trenutno cenejša alternativa ima lahko na dolgi rok bistveno dražje in težje posledice, zato zavedanje, da s tem ne zastrupljamo samo lastne zemlje, ampak lastno zdravje, seveda ni odveč. In, spoštovana gospa ministrica in spoštovani gospod minister, na tej točki me zanima: kot mi je znano, naj bi prepoved uporabe glifosata na javnih površinah začela veljati prvega oktobra dva tisoč devetnajst, a z izjemo cest in železnic. Zakaj je temu tako? In ministrica, zanima me še, kako je z uporabo glifosata v kmetijstvu. In glede na to, da je približno teden dni nazaj Avstrija, kot prva država v Evropski uniji, popolnoma prepovedala uporabo glifosata, bi želel informacijo, kdaj je predvidena dokončna prepoved uporabe glifosata oziroma tega herbicida na slovenskih tleh in kaj lahko storimo, da bi v Sloveniji ta proces, zmanjšane oziroma končne prepovedi pospešili še bolj, kot je predvideno. Za konec pa bi rad še informacijo, kje se omenjeni herbicid uporablja in koliko se ga v Sloveniji na letni ravni, porabi na javnih površinah in če imamo podatek, koliko v zasebne namene? Ter kakšne so alternative za zatiranje plevela, v kolikor v celoti prepovemo uporabo tega herbicida? Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej, gospa ministrica, izvolite.